Respectarea timpilor de conducere și a perioadelor de odihnă în cazul conducătorilor auto este esențială pentru asigurarea unui înalt nivel de siguranță pe șoselele europene și pentru protecția pasagerilor. Comisia Europeană a adoptat în ianuarie 2009 un pachet de măsuri referitoare la prevenirea abuzurilor în folosirea tahografului, precum și pentru întărirea posibilităților de control ale statelor membre față de respectarea reglementărilor cu privire la timpii de conducere și repaus. Măsurile sunt binevenite, având în vedere numeroasele probleme ridicate de a lungul timpului de sistemele de înregistrare a timpului de lucru, în primul rând cele legate de tahograful digital, precum și de faptul că dispozițiile legislative existente au fost considerate lipsite de flexibilitate și dificil de aplicat.